Monsieur le président, chers collègues, en Méditerranée orientale, la Turquie et des pays membres de l'Union risquent d'engendrer une escalade militaire pour assurer leur exploitation du gaz naturel. Nous ne résoudrons pas cette situation par un simple bras de fer militaire.

Erdoğan fait preuve d'un nouveau degré d'unilatéralisme en cherchant à intimider ses propres alliés de l'OTAN et des membres de l'Union européenne. Cette conduite prend racine dans son exercice du pouvoir sans partage en Turquie et nous devons donc surtout, plus que jamais, soutenir les forces vives démocratiques turques. Je condamne l'unilatéralisme de M. Erdoğan mais je regrette aussi l'objet de cette dispute. Je me tourne ici vers toutes les parties prenantes nous allons à la confrontation entre pays alliés pour exploiter des ressources non renouvelables, polluantes et qui accélèrent le réchauffement climatique. Le gaz naturel n'est pas notre avenir et il est regrettable que cette impasse nous amène déjà à de tels déboires avec nos voisins. J'en appelle à un dialogue véritable avec la Turquie.